Prima di dare la parola al Vicepresidente Timmermans, volevo ricordare al Consiglio che il Parlamento europeo, già da mesi, ha approvato una proposta di riforma di Dublino. Dopo i risultati dell'ultimo Consiglio Giustizia e Affari interni, credo che sia giusto affrontare ed esaminare attentamente il testo approvato da parte di uno dei colegislatori qual è il Parlamento europeo. Io ho sottolineato, in tutte le riunioni del Consiglio, l'importanza di affrontare la questione di Dublino e l'importanza di esaminare come testo base quello del Parlamento europeo, che coniuga contemporaneamente fermezza e solidarietà.